Gospodine predsjedniče, osobe bez državljanstva su diljem svijeta osuđene na krajnje obespravljenu egzistenciju, često se nalazeći na marginama društva. One ne mogu stjecati kvalifikacije, nemaju zdravstveno osiguranje, ne mogu se legalno zaposliti, sklopiti brak ili ostvariti niz drugih građanskih i političkih prava. Poseban razlog za zabrinutost je situacija osoba u mnogim državama južne i jugoistočne Azije, a naše znanje o broju ljudi koji ne posjeduju državljanstvo države u kojoj su se rodili i proveli cijeli život je ograničeno, s obzirom na to da se takvi podaci u nekim zemljama regije vrlo slabo prikupljaju ili objavljuju. Iako se dosadašnje stanje osoba bez državljanstva može pripisati neučinkovitoj administraciji, ozbiljni problemi pojavljuju se tamo gdje se u političke svrhe jedna skupina ljudi marginalizira. Sustavna diskriminacija manjina, poput Mjanmara, predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i Unija mora poduzeti sve da se stanje ugroženih skupina u regiji poboljša, uključujući priznavanje tih osoba kao državljana njihove matične zemlje. Podržavam Prijedlog zbog ključne važnosti pitanja osoba bez državljanstva. Moramo jasno konstatirati u kojim slučajevima postoji sustavna diskriminacija, a u kojima nedostatak upravnih kapaciteta i, ovisno o okolnostima, provesti potrebne mjere.